Od jednotného európskeho neba sme si sľubovali zlacnenie a zefektívnenie leteckej dopravy pre občanov.

Budovanie spolupatričnosti a solidarity európskych národov je založené na poznaní a skúsenosti.